Madame la Présidente, je tiens d'abord à remercier les camarades de mon groupe politique qui ont défendu nos priorités durant la conciliation budgétaire dans un climat difficile, affrontant une nouvelle fois un Conseil inconséquent et peu conscient de ses responsabilités.

Certes, le Parlement européen a obtenu quelques avancées sur la rubrique 1, dont Erasmus et l'emploi des jeunes, et sur la rubrique 2, avec un coup de pouce à l'installation des jeunes agriculteurs, mais cela n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan des besoins que nous évoquons régulièrement dans cet hémicycle.

Chaque année, c'est le même processus et, chaque année, nous cédons. Je suis désolé mais, aujourd'hui, la seule arme dont je dispose pour essayer de faire bouger les lignes et d'assumer mes responsabilités, c'est de ne pas voter ce budget.